Señora presidenta, no todo es el 4 de diciembre del año pasado, los europeístas ganamos a los extremistas en Austria el 15 de marzo, en los Países Bajos el 7 de mayo, lo volvimos a hacer en Francia. No importa el color político de quienes ganaron, lo que importa es a quiénes les ganamos ganamos a los que llaman extranjeros a los europeos de otros países ganamos a los que quieren volver a levantar muros y cerrar fronteras ganamos a los que hacen su campaña apelando al miedo, al odio y al rencor. La batalla política que libra Europa no es de izquierdas contra derechas, no es democracia cristiana, socialdemocracia, liberales, progresistas o conservadores. La batalla política que libra Europa es el populismo contra la democracia representativa, es Europa contra la Antieuropa. Este año y el que viene volverá a haber elecciones en Alemania, en Austria, en República Checa, en Italia, como mínimo. Por eso, debemos aprender la lección hemos de cambiar la Europa de las instituciones por la Europa de la ciencia, la educación, el bienestar, la seguridad, el Estado de Derecho, la inmigración legal, la pluralidad... Demasiadas veces hemos confundido Europa con sus instituciones. Europa no es sus instituciones, es mucho más. El tiempo de la inercia institucional ha pasado con el brexit